Permettez moi d'avoir un regard assez contrasté sur le paquet qui nous est désormais proposé.

Pas d'indignité, parce que c'est la première fois que nous avons un plan de relance qui permet d'avoir une solidarité européenne et cela, c'est quelque chose qui n'existait pas.

Mais pas d'excès d'honneur non plus, parce qu'il y a eu des occasions manquées dans ces négociations. Là, je veux revenir sur les ressources propres.

D'abord, ce sont elles qui nous garantissent d'avoir une souveraineté européenne où nous ne sommes pas sous le chantage permanent du Conseil pour décider de notre sort en matière budgétaire.

Pendant cette période de crise, les plus riches ont continué de s'enrichir grâce à la financiarisation de l'économie et à la spéculation. Cette taxe sur les transactions financières aurait été un moyen de mettre de la justice fiscale au niveau de l'Union, et le Conseil a refusé de le faire. Un dernier mot pour dire que je regrette aussi que la Commission n'ait pas été suffisamment aux côtés du Parlement pour porter nos positions.